Cette pièce centrale est un peu pour les marchés financiers le parallèle de ce que nous faisons avec Othmar Karas sur la capitalisation et les mesures prudentielles pour le secteur bancaire, de telle sorte que nous ayons sur l'ensemble des marchés financiers de la transparence, de la responsabilité, de la sécurité aussi pour les investisseurs et les épargnants, sans laisser aucune place c'est l'objectif que nous visons à l'arbitrage réglementaire, à l'intérieur du marché unique ou vis à vis des autres partenaires du G

Le Parlement a choisi d'introduire une définition du marché de gré à gré, couplée à une obligation de négociation sur des plates formes d'exécution transparentes pour les transactions de petite taille. Je suis prêt à étudier cette piste toutefois l'éventuelle suppression de la catégorie OTF pour le marché des actions doit être analysée avec beaucoup de soin. Nous devons, aussi, bien mesurer les conséquences de telles modifications par rapport à notre propre proposition. Si nous limitons la négociation multilatérale aux seuls marchés réglementés et aux plates formes dites MTF, cela voudrait dire que nous renonçons à réformer la situation actuelle qui permet, précisément, sur certaines plates formes, aux traders à haute fréquence, de croiser leurs ordres avec ceux des investisseurs, sans que ceux ci, d'ailleurs, puissent dire quoi que ce soit. Nous devons donc bien réfléchir avant de limiter ainsi le champ d'application des OTF. Deuxième point la négociation à haute fréquence. Si nous voulons, Mesdames et Messieurs les députés, encourager la migration des transactions vers des plates formes de négociation multilatérales et transparentes, alors, oui, nous devons mieux encadrer la négociation à haute fréquence qui est, précisément, sur son terrain de prédilection,

Là encore, je crois pouvoir dire que nous partageons les mêmes objectifs. De façon générale, ce texte est l'occasion de remettre à plat les règles sur le high frequency trading je suis prêt à reconnaître je l'ai déjà dit une certaine utilité au trading de haute fréquence pour apporter de la liquidité mais il est indéniablement, en même temps, une source de risque systématique pour les marchés. Dans le domaine bancaire, nous avons engagé un effort vigoureux pour surveiller et pour réduire ce type de risque. Nous ne pouvons pas et ne devons pas être moins ambitieux dans le domaine des marchés. Voilà pourquoi la Commission a proposé un ensemble de règles précises pour encadrer, responsabiliser ces acteurs. Ils devront être désormais autorisés et supervisés par les autorités compétentes. Ils devront également s'engager à fournir des liquidités aux marchés. Je remercie sincèrement votre rapporteur, Markus Ferber, d'avoir proposé de maintenir ces points et je rappelle, par ailleurs, que la Commission continue à porter vigoureusement ce débat au delà de l'Union européenne, dans les instances internationales, pour que nous puissions aboutir à un level playing field réglementaire, aboutir à des standards communs exigeants. Troisième point les marchés de dérivés sur les matières premières. Ces marchés ne sont pas des marchés financiers comme les autres, puisque leur bon fonctionnement engage la vie quotidienne de tous les consommateurs et, nous le savons, dans certains pays en développement, engage, concerne la sécurité alimentaire d'une grande partie de la population. Je pense que la spéculation sur les matières premières et les conséquences que cette spéculation peut provoquer sur la sécurité alimentaire d'un certain nombre de pays sont absolument inacceptables. Je voudrais exprimer très clairement mon soutien à vos propositions qui visent à la fois à renforcer votre régime sur les limites de position tout en préservant la possibilité pour les entreprises commerciales d'utiliser ces marchés lorsqu'il s'agit réellement de couverture. Quatrième point l'introduction d'un régime européen pour la fourniture de services par les entreprises des pays tiers. Là aussi, je suis heureux que notre proposition soit soutenue par le Parlement. J'ai la conviction que ce régime est le meilleur moyen d'assurer une réglementation efficace des marchés internationaux et d'éviter tout risque d'arbitrage réglementaire, comme je l'ai dit au début de mon propos. Ceci est très important dans le contexte de convergence réglementaire à la fois au niveau du G20 et aussi du Financial stability board

Nous devons être fermes, ne pas prendre le risque par des dispositions spécifiques de donner la possibilité à certains acteurs de continuer à négocier dans l'opacité la plus totale. Le niveau de transparence devrait être le même, quelle que soit la technologie utilisée, quel que soit le type d'investisseur, de détail ou professionnel. Deuxième sujet de vigilance la protection des investisseurs. Nous voulons, nous devons aller vers une législation qui améliore les conditions de l'investissement en clarifiant le rôle et les intérêts financiers de chaque partie. Pour cette raison, revenir à une simple divulgation des commissions des intermédiaires ne permettrait pas d'assurer un niveau adéquat, me semble t il, de protection des investisseurs ni d'ailleurs un niveau adéquat d'indépendance. La proposition que nous avions faite d'interdire la perception de commissions pour le conseil indépendant et la gestion de portefeuilles garantit, me semble t il, davantage de sécurité et d'indépendance. Ce sont les seuls moyens d'attirer des investisseurs sains et des investissements sains. Nous devons aussi maintenir nos exigences en ce qui concerne le champ des instruments qui peuvent être considérés comme non complexes. Trop l'élargir reviendrait à augmenter le risque que des produits non appropriés soient vendus alors aux investisseurs. Dernier point l'accès non discriminatoire. Je suis persuadé que créer les conditions d'une concurrence saine dans le domaine du postmarché est nécessaire pour créer un véritable marché unique des marchés financiers et prévenir une concentration excessive des risques au sein d'infrastructures de marché monopolistiques. Voilà, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le rapporteur, ce que je voulais dire très franchement, dans le dialogue qui continue entre nous.

Je lui confirme la disponibilité qui est la mienne, celle de mes équipes, pour continuer à travailler et réussir le plus vite possible à conclure, sur une base ambitieuse, rigoureuse, exigeante, cette législation majeure de la directive MiFID.